Paní komisařko, za normálních okolností se v tomto Parlamentu ve druhém čtení o návrhu nařízení nehlasuje. V takovém případě se má za automaticky schválené a hlasuje se jenom tehdy, pokud někdo podá návrh na zamítnutí. V tomto Parlamentu to bývám obvykle já, kdo takový návrh na zamítnutí podává.

Já jsem se zavázal svým voličům, že budu hlasovat proti všem návrhům, které omezují svobodu člověka nebo svrchovanost členských států, a to u tohoto návrhu nevidím a považuji ho v zásadě za přínosný. Budeme mít vlastně jednotnou formu veřejných listin, jako je rodný list, oddací list nebo potvrzení o rozvodu. A pokud občan bude cestovat do jiného členského státu, tak nebude muset zajišťovat úřední překlad, ušetří mu to něco a úřady si budou moci ověřit autentičnost. Tedy nikdo zde nenutí členské státy, aby uznávaly ten doklad, pouze se usnadňuje jeho čtení. Ale mě to vede k tomu, abychom se zamysleli nad smyslem Evropské unie v tomto kontextu.